Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, státy Evropské unie i Čína jsou vystaveny mnoha společným globálním výzvám a problémům překonání celosvětové hospodářské krize, změny klimatu, terorismus, šíření zbraní hromadného ničení,

Nutná je spolupráce, nutné je hledání partnerů pro společné řešení a v této oblasti Evropská unie a Čína jsou těmito přirozenými strategickými partnery. Očekáváme proto, že na nadcházejícím summitu si oba partneři uvědomí svoji globální odpovědnost a navrhnou konkrétní kroky a konkrétní řešení, alespoň pro některé z těchto výzev a problémů.

Poslanci skupiny socialistů a demokratů v Evropském parlamentu rovněž očekávají, že na summitu EU Čína dne 6. října se evropští zástupci jasně vyjádří k některým dvojstranným problémům k rozvoji a podpoře vzájemného obchodu, přístupu evropského zboží a služeb na čínský trh, samozřejmě včetně veřejných zakázek, ochraně duševního vlastnictví, ochraně pracovněprávních standardů,